hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um húsnæðismál númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta með síðari breytingum frumvarp um breytingar á lögum um húsnæðismál var lagt fyrir á síðasta þingi en hlaut ekki afgreiðslu það var síðan tekið til endurskoðunar í félags og tryggingamálaráðuneytinu og er nú lagt fram á ný með töluverðum breytingum í stuttu máli miða breytingarnar sem hér eru lagðar til að því að gera íbúðalánasjóð kleift að bregðast við breyttum aðstæðum fólks á húsnæðismarkaði lögð er til heimild fyrir íbúðalánasjóð til að leigja út íbúðir sem sjóðurinn hefur keypt á uppboði með ákvæði um kauprétt í öðru lagi að sjóðnum verði heimilt að gefa út óverðtryggða skuldabréfaflokka og í þriðja lagi að heimildir íbúðalánasjóð til að veita lán til endurbóta verði auknar og er þá miðað við lán til endurbóta á fjöleignarhúsum og til að bæta aðgengi að húsnæði fyrirtækja og stofnana árið tvö þúsund og átta var gerð lagabreyting sem heimilar íbúðalánasjóð að leigja eða fela öðrum að annast leigumiðlun með íbúðarhúsnæði sem sjóðurinn hefur yfirtekið á nauðungaruppboði kveðið var nánar á um framkvæmdina í reglugerð ráðuneytisins númer sjö tvö þúsund og tíu um útleigu uppboðsíbúða íbúðalánasjóð með breytingunni sem hér er lögð til verður íbúðalánasjóð heimilt að bjóða út kaupleigu uppboðsíbúðir eða aðrar íbúðir sem sjóðurinn hefur leyst til sín og henta til slíkrar ráðstöfunar þannig að tilteknir húsaleigusamningar verði með kauprétti ef leigjandinn kýs að nýta sér þennan möguleika gert er ráð fyrir að sett verði nánari ákvæði um fyrirkomulag kaupleigu í reglugerð virðulegi forseti ég bind vonir við að þetta ákvæði um kaupleigu muni auka verulega á húsnæðisöryggi þeirra sem eru illa staddir fjárhagslega og að með þessu opnist fái sem misst hefur húsnæði á uppboði möguleiki á að eignast húsnæðið á nýjan leik í núgildandi lögum er kveðið á um að verðbréf íbúðalánasjóð skuli vera verðtryggt samkvæmt vísitölu neysluverðs hér er lagt til að sjóðurinn fái heimild til að bjóða óverðtryggð lán og er meginhugmyndin sú að gera óverðtryggð langtímalán að raunhæfum valkosti fyrir viðskiptavini íbúðalánasjóð samkvæmt fimmtu grein frumvarpsins er lagt til bráðabirgðaákvæði um tímabundna breytingu á lánaheimildum íbúðalánasjóð samkvæmt því verður sjóðnum heimilt að veita einstaklingum allt að tuttugu ára lán til endurbóta eða viðbyggingar við sameign í fjöleignarhúsi þar sem þeir búa ef endurbæturnar miða að því að setja lyftu í húsið eða bæta á annan hátt aðgengi að íbúðinni lagt er til að slíkar lánveitingar verði heimilar jafnvel þó fjárhæð lána sem þegar eru áhvílandi á fasteigninni séu hærri en hámarksfjárhæðir íbúðalánasjóðsveðbréfa í ákvæði til bráðabirgða er einnig lagt til að víkkaður verði tímabundið heimildir sjóðsins til að lána fyrirtækjum og sveitarfélögum til að fjármagna breytingar eða viðbót á húsnæði í því skyni að bæta aðgengi fatlaðra miðað er við að lánveitingar geti numið allt að níutíu prósent af kostnaði við framkvæmdir en þó aldrei sem nemi hærra hlutfalli en fimmtíu prósent af fasteignamati viðkomandi fasteignar loks er í bráðabirgðaákvæði lagt til að íbúðalánasjóð verði heimilt að veita einstaklingum lán til endurbóta þó að fjárhæð lána sem þegar eru áhvílandi á fasteigninni sé hærri en hámarksfjárhæðir íbúðalánasjóð sem nú er tuttugu milljónir króna samanlögð fjárhæð áhvílandi lána má þó aldrei vera hærri en sem nemur fasteignamati eignarinnar miðað er við að sett eða reglugerð um nánari útfærslu bráðabirgðaákvæðis um lán til endurbóta heimildir til útlána samkvæmt þessu ákvæði renna út í lok árs tvö þúsund og þrettán ég sé margvíslegan ávinning að auknum lánaheimildum íbúðalánasjóð til endurbóta á húsnæði sem miða að bættu aðgengi fjölgun lyftuhúsa leiðir til aukins búsetuferlis fólks óháð aldri og hreyfigetu þetta stuðlar þannig að auknum lífsgæðum fólks með fötlun og eins getur að dregið verulega úr kostnaði samfélagsins af stofnanaþjónustu við aldraða og fatlaða við höfum ekki staðið okkur sem skyldi að aðgengismálum fólks með fötlun og er ljóst að víða þarf að gera miklu betur í þeim efnum jafnt í húsnæði opinberra stofnana ríkis og sveitarfélaga og hjá fyrirtækjum síðast en ekki síst bind ég vonir við að með því að ýta undir framkvæmdir af þessum toga getum við hleypt auknu lífi í byggingarframkvæmdir og fjölgað þannig störfum hæstvirtur forseti ég hef rakið í megindráttum efni frumvarpsins sem ég vona að fái góða umfjöllun og jákvæðar viðtökur í